ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um rannsóknir og sjálfbæra nýtingu jarðhitasvæða flutningsmenn auk mín eru háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir og árni þór sigurðsson tillögugreinin er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa starfshóp sem fái það verkefni að leita leiða til að tryggja að umhverfisáhrifum af framkvæmdum á jarðhitasvæðum verði haldið í algjöru lágmarki hópurinn semji verklagsreglur fyrir framkvæmdaraðila sem taki mið af ríó yfirlýsingunni meginreglum umhverfisréttar og öðrum skuldbindandi samningum sem ísland á aðild að með það að markmiði að nýting jarðvarmans uppfylli skilyrði sjálfbærrar þróunar þá verði hópnum falið að semja tillögur að lagabreytingum með framangreind markmið í huga starfshópurinn verði skipaður fulltrúum þingflokka á alþingi einum fulltrúa iðnaðarráðuneytisins og einum fulltrúa umhverfisráðuneytisins auk eins fulltrúa frá hverri af eftirtöldum stofnunum orkustofnun íslenskum orkurannsóknum jarðfræðistofnun háskóla íslands náttúrufræðistofnun íslands og stofnun sæmundar fróða forsætisráðherra skipi formann starfshópsins niðurstöður hópsins verði kynntar alþingi fyrir árslok tvö þúsund og átta tillaga um sama efni var lögð fram á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi hún er nú lögð fram nokkuð breytt meðal

orkustofnun er dagsett tuttugasta og sjötta febrúar tvö þúsund og sjö til háttvirtrar iðnaðarnefndar þar er mælt með því að ríkisstjórnin skipaði starfshóp til að undirbúa meginreglur um sjálfbæra nýtingu jarðhita og hafa flutningsmenn tekið þeim ábendingum eins og ég segi með því að fella það inn í tillögugreinina sérstaklega efni þessarar tillögu er tvíþætt annars vegar hvernig lágmarka megi umhverfisáhrif af ekki bara rannsóknum á jarðhitasvæðum heldur einnig koma í veg fyrir og lágmarka röskun á undirbúnings og vinnslustigi á jarðhitasvæðunum í öðru lagi hvaða mælikvarða eigi að leggja á sjálfbærni við nýtingu jarðhitasvæða

um óafturkræf umhverfisáhrif stórra vatnsaflsvirkjana eins og kárahnjúkavirkjunar orðið til þess að menn hafa í auknum mæli beint sjónum að jarðvarmavirkjunum með þá von í brjósti að slíkar virkjanir skilja ekki eftir eins alvarleg sár í viðkvæmri náttúru landsins eins og vatnsaflsvirkjanirnar gera og í þeirri von að um þær megi nást betri sátt meðal þjóðarinnar umhverfisáhrifin af jarðvarmavirkjunum sem blasa hins vegar við vegfarendum á hellisheiði nú í tengslum við framkvæmdir við hellisheiðarvirkjanir benda þó ekki til annars en töluvert rask fylgi slíkum virkjunum það varð töluvert mikil umræða um þetta rask sem fylgir nýtingu jarðhitasvæða þegar hellisheiðin var tekin í notkun þar sem menn sáu allt í einu að þarna liggur pípa við pípu og vegur við veg en það er ekki eins algengt að menn komi auga á það þar sem verið er að nýta jarðhitasvæði sem liggja fjær byggð háhitasvæðin okkar á íslandi eru um tuttugu talsins þau eru frekar sjaldgæf á heimsvísu og hafa þess vegna mikið verndargildi vegna sérstöðu sinnar okkur ber því að umgangast þau af fyllstu varúð þarna myndast mjög sérstakar aðstæður á yfirborði sem eru ólíkar umhverfinu í kring og því miður liggja ekki fyrir nægilegar grunnupplýsingar um gróður og jarðmyndanir á þessum svæðum sem þó eru mörg hver ef ekki allflest nefnd sem kostir til virkjunar jarðvarma þetta á því miður við um fleiri virkjanir landsins að upplýsingar séu af skornum skammti en nú er fyrirhugað að ljúka rannsóknum á náttúrufari og verndargildi háhitasvæða nú í sumar en úrvinnslunni mun vart ljúka fyrr en á árinu tvö þúsund og níu verkefnið snýr bæði að gróðurfari og jarðhitamyndunum og er liður í rammaáætlun sem fyrirhugað er að leggja fyrir alþingi væntanlega fyrir árslok tvö þúsund og níu yfirlýst er af hálfu ríkisstjórnar að ekki verði úthlutað fleiri rannsóknarleyfum fyrr en þeirri vinnu lýkur í greinargerð með þessu frumvarpi er á blaðsíðu þrjú taflan sem sýnir sjö útgefin rannsóknarleyfi í jarðhita eins og þau voru á árinu tvö þúsund og sex þessar upplýsingar voru sóttar af heimasíðu iðnaðarráðuneytisins annars október tvö þúsund og sjö þessi tafla er óbreytt í dag tuttugasta og fyrsta febrúar tvö þúsund og átta á heimasíðu ráðuneytisins þannig að þar hefur ekkert bæst við með tilkynningu frá iðnaðarráðuneytinu í júlí tvö þúsund og sjö var vísað frá umsóknum um rannsóknarleyfi sem þarna eru nefnd neðst á blaðsíðu tvö og efst á blaðsíðu þrjú nokkur í greinargerðinni það er vísað frá umsóknum

þetta er gott svo langt sem það nær en því miður heyktist hæstvirtur iðnaðarráðherra á því að afturkalla rannsóknarleyfi sem gefið var út í gjástykki rannsóknarleyfi sem var úthlutað tveimur dögum fyrir kosningar tíunda maí síðastliðinn á grundvelli umsókna landsvirkjunar sem var tveggja daga gömul og var dagsett áttunda maí það er hróplegt ósamræmi í því að ráðherra skuli ekki hafa afturkallað þetta leyfi vegna þess að þarna var verið að heimila að fara inn á svæði sem er gersamlega ósnortið og svæði sem hefur verið lagt til að vernda

fyrir liggi yfirlýsing um að ekki verði úthlutað rannsóknarleyfum fyrr en næsta áfanga rammaáætlunar er lokið og þegar að því kemur er mjög mikilvægt að það liggi fyrir skýrar reglur um hvernig eigi að halda umhverfisáhrifum af framkvæmdum við rannsóknir og virkjanir á jarðhitasvæðunum okkar í algeru lágmarki og ekki síður skilgreining á því hvað er sjálfbær vinnsla jarðhitasvæða en tillagan gerir einmitt grein fyrir því að starfshópurinn skili alþingi tillögum fyrir árslok á þessu ári þannig að það ætti að takast og geta haldist í hendur við lok rammaáætlunar á árinu tvö þúsund og níu ég tel herra forseti mig ekki þurfa að rekja í ítarlegu máli hvers vegna þarf sérstakar reglur um umgengni á þessum svæðum eins og rakið er í greinargerð með þessari þingsályktunartillögu er það því miður svo að einfalt rannsóknarleyfi hefur oft jafngilt stórfelldri eyðileggingu á þeim viðkvæmu svæðum sem hér um ræðir það þarf að útbúa borplan oft er ráðist í veglagningu með tilheyrandi efnistöku og miklu raski hvert borplan tekur yfir um heilan hektara lands við skulum ekki gleyma því að allar framkvæmdir öll tæki sem inn á þessi svæði koma ganga fyrir olíu og það er víst að leirkennt efni slípimassi fer ofan í jarðhitageyminn með þessum tækjum auk þess var verulegt magn skolvatns sem þarf bæði að afla og farga að ekki sé talað um sjónmengun hávaðamengun sem verður af því þegar rannsóknarholur eru látnar blása það er mjög brýnt að hafa í huga að rannsóknarleyfi eru ekki nýtingarleyfi en engu að síður hafa rannsóknarholur á háhitasvæðum á undanförnum árum verið hannaðar sem slíkar og ég vil vekja athygli á umsögn náttúrufræðistofnunar íslands um umsókn um rannsóknarleyfi á brennisteinsfjöll sem rakin er á blaðsíðu tvö í greinargerðinni en þar kemur einmitt fram með leyfi forseta eftir jarðhitarannsóknir eins og fyrirhugaðar eru í brennisteinsfjöllum verður svæðið ekki lengur ósnortið og forsendur fyrir frekari vernd þess breyttar að sama skapi rannsóknaleyfi jafngildir því stefnumörkun um framtíðarnýtingu nú vil ég taka fram að það er búið að vísa frá umsókn um rannsóknir í brennisteinsfjöllum og er það vel en þetta lýsir í hnotskurn þeim vanda sem hér er á ferð og ég vil vekja athygli á þeim leiðum sem bent er á í þessari þingsályktunartillögu um það hvernig megi umgangast þetta betur bæði með því að flytja þessi tæki í smærri og léttari einingum gera það meðan frost er í jörðu jafnvel nota til þess þyrlur ef þörf krefur herra forseti grundvallaratriðið er þó að nýting jarðhitasvæðanna okkar sé sjálfbær og hvað er nú það hugtakið sjálfbær þróun sem fyrst kom fram á sjónarsviðið í brundtlandsskýrslunni nítján hundruð áttatíu og sjö er skilgreint þannig að þörfum okkar á líðandi stundu skal vera fullnægt án þess að gengið sé á möguleika komandi komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum eitt veigamesta atriðið í slíkri þróun er auðvitað sjálfbær auðlindanýting og annað meginefni þessarar þingsályktunartillögu fjallar einmitt um nauðsyn þess að skilgreina hvað telst sjálfbær nýting jarðhitasvæða á síðustu tíu árum hefur raforkuframleiðsla með jarðvarma meir en fimmfaldast í lok árs tvö þúsund og fimm var hlutur jarðhitavirkjana fimmtán komma fjögur prósent af raforkuvinnslu í landinu og hefur væntanlega tvöfaldast síðan með tilkomu hellisheiði og reykjanesvirkjana og er nú talið um tuttugu og fimm prósent eða fjórðungur um síðustu áramót af þeirri raforku sem framleidd er þetta er athyglisvert og tiltölulega ný staða því þó jarðvarminn hafi snemma verið notaður til húshitunar og til baða og þvotta þá var það ekki fyrr en seint á tíunda áratug síðustu aldar að með nýrri tækni var unnt að framleiða raforku úr gufunni fyrsta raforkuframleiðslan með gufu bæst einmitt á nesjavöllum nítján hundruð níutíu og fimm en sem hliðarbúgrein við hitaveituna og þótti í rauninni hreinn bónus en nú er af sem áður var það er jafnvel fullyrt að framleiðslukostnaður raforku í hellisheiðarvirkjun sé lægri heldur en heildsöluverð landsvirkjunar en sú staðreynd hvetur sveitarfélögin sem eiga orkuveitu reykjavíkur eða hitaveitu suðurnesja til frekari raforkuframleiðslu úr gufunni án þess að heita vatnið sé nýtt til húshitunar eða iðnaðar en með því móti herra forseti er aðeins verið að nýta sjö til þrettán prósent orkunnar allt að níutíu prósent fara forgörðum ef ekki tekst að skila vatninu ofan í geyminn aftur sem mikil vanhöld hafa verið á þannig er því miður komið allri þessari nýtingu sem nú er kallað eftir á jarðhitasvæðunum okkar á háhitasvæðunum að menn eru að menn eru að horfa til þess að framleiða þar eingöngu raforku en ekki nýta heita vatnið sem við það myndast ég vil vekja athygli háttvirtra þingmanna á grein sem birtist í viðskiptablaðinu tuttugasta nóvember síðastliðinn sem ber fyrirsögnina rjóminn fleyttur af auðlindinni þar sem gerð er grein fyrir mismunandi aðferðum sem nota má til að nýta jarðhitasvæði annars vegar stöðuga vinnslu eins og hingað til hefur tíðkast á jarðhitasvæðin þar sem hægt er að halda sömu framleiðslugetu og jafnvel tífalda hana eins og í laugarnesinu yfir lengri tíma án þess að gengið sé á jarðhitageyminn en það er líka vakin athygli á ágengri vinnslu og það er sú vinnsla sem er fyrirhuguð í hellisheiðarvirkjun vegna þess að þar á vísvitandi að nýta blóðmjólka svæðið í þrjátíu ár og hvíla það síðan í þrjátíu ár á milli þetta er ástæðan sem gefin er fyrir þessu sem einn starfsmaður

massann hraðar upp úr en hann kemur neðan frá það er alveg ljóst herra forseti að með þessu móti er ekki verið að vinna jarðvarmann okkar með sjálfbærum hætti það er mjög mikilvægt að það verði skilgreint ítarlega hvernig má nýta þessi svæði og eins og ég nefndi áðan er orkustofnun hvött til þess ég vil líka nefna vegna frumvarps hæstvirtur iðnaðarráðherra á þingskjali þrjú hundruð og fjögur um upprunaábyrgð á raforku þetta frumvarp krefst þess einnig að það sé skilgreint nákvæmlega hvað er endurnýjanleg raforka